En de burgers mogen betalen voor uw wanbeleid en bedrog.

Ik vind het een diepe schande en de heer Verhofstadt doet er nog een schepje bovenop en zegt dat die parlementen maar helemaal afgeschaft moeten worden en zich niet mogen bemoeien met deze besluitvorming. Het is minachting voor de burger.

Voorzitter, deze Europese Unie is een project van een regenteske elite en niet van de Europese burgers. De heer Barroso is in dienst van de regenten die weglopen voor hun fouten. Zij hebben Europa in diepe problemen gebracht en willen nu nóg meer Europa. Deze Europese Unie, dames en heren, is ouderwets en overbodig, ingehaald door de realiteit, het internet, de internationale handel en mobiliteit van de goed geïnformeerde burgers.

De zelfstandigheid en eigenheid van de Europese landen is juist de kracht van Europa, en daar kan geen bureaucratie iets aan veranderen!